Monsieur le Président, le système d'information Schengen est un outil indispensable pour garantir la liberté de circulation dans l'espace Schengen et la sécurité des citoyens. Mon groupe soutient les propositions qui améliorent l'échange d'informations pertinentes entre États membres, un élément essentiel pour lutter efficacement contre le terrorisme, le crime organisé et l'enlèvement d'enfants. Mais l'extension de l'utilisation de ce fichier pour les décisions de retour contribuera à accroître la criminalisation de la migration. Par ailleurs, les menaces à l'ordre public sont des notions trop vagues qui permettent à certains États membres d'en abuser en entrant des alertes dans le système sur des bases strictement politiques.